Jsem přesvědčen, že v případě pravomoci Komise přijímat prováděcí akty je velmi nešťastné, pokud nemalá část těchto aktů zůstala bez stanoviska jednotlivých členských států. Už zde bylo popsáno, že se rozhoduje v těchto prováděcích aktech o celé řadě důležitých věcí modifikované potraviny, pesticidy atd. Na druhou stranu jsme ve stavu takové plíživé debaty, která trvá několik let. Několikrát jsme k tomuto tématu debatovali v minulém volebním období a asi by stálo za to, aby nyní Komise toto téma, které působí více technicky a ne tak významně, protože není doceněn jeho význam, vzala za své a pokusila se nyní v Radě s novým elánem tento návrh prosadit nebo získat jasné stanovisko, zda určitý upravený materiál je pro Radu přijatelný. Shodneme se na tom, že současná situace není vyhovující, ale cítíme, že zkrátka není vůle nějakým způsobem dokončit celý proces. Tedy prosím, je to na vás, udělejte pro to maximum.